Deshalb ist es wichtig, sich auch mit der Situation zu beschäftigen.

Selbstverständlich müssen wir soziale Bedingungen verbessern das ist richtig. Aber andererseits wissen wir auch Man kann zwar sagen, Umwelt formt den Menschen, aber auch wenn alle sozialen Dinge geklärt sind, gehört wahrscheinlich auch das Böse bei uns zum menschlichen Dasein mit dazu, und wir müssen das natürlich auch mit gesetzlichen Möglichkeiten entsprechend bekämpfen und verfolgen. Dazu braucht es eine europäische Antwort, da braucht es europäische Lösungen. Zum Schluss meine Bitte Berichte haben wir jetzt genug verfasst.